að sjómenn eru eina stéttin á íslandi sem er skilin út undan í skattfríðindum vegna vinnu fjarri heimilis er komið í óefni því að auðvitað vitum við öll að ef einhver stétt í okkar landi ætti að hafa fríðindi af vinnu fjarri heimili eru það sjómenn nei eitt af hinum dugmiklu afrekum núverandi ríkisstjórnar hæstvirtur var að fella niður sjómannaafsláttinn sem var þó ekki til að státa af hann gat í hámarki nálgast fjögur hundruð þúsund krónur á ári eða um það bil þúsund krónur á dag fyrir þá sem stunduðu sjómennsku allt árið nú er það svo að þessar tölur eru margfalt margfalt lægri en gengur og gerist í öllum ríkjum evrópu þaðan sem fiskveiðar eru stundaðar þó ekki væri nema þarna er ástæða til þess að taka til hendinni það hefur verið miðað við það að ákveðin prósentutala af tekjum væri unnin á sjó til þess að sjómannaafsláttinn mætti nýta og jafnframt að menn væru skráðir á skip og þar er allt mjög gegnsætt þegar þetta er komið upp að ríkisstjórn íslands hæstvirtur leyfir sér að lemja þannig á sjómönnum veltir maður því upp hvort ekki sé ástæða til að skoða aðgengi sjómanna að ýmsum þáttum samfélagsins ýmsum þáttum í þjónustustarfsemi hins opinbera almennu menningar og tómstundalífi heilbrigðiskerfi

og öðrum þáttum sem þykja sjálfsagðir fyrir okkur landkrabbana nei við skulum bara henda þeim út á haf sem leggja stærstan hluta í sameiginlegan sjóð landsmanna til þess að velferðarkerfi okkar geti blómstrað það er engin tilviljun að okkar kerfi er sterkt í þeim efnum þar sem sextíu og fimm prósent af þjóðartekjunum koma frá sjávarútvegi sem hefur haldið stöðunni ótrúlega vel þrátt fyrir ýmsar ágjafir þess vegna er þessi tillaga sett fram gerum nú gangskör að því að skoða ofan í kjölinn hvar aðgengið hvar möguleikarnir eru og auðvitað mun það koma í ljós að sjómenn sitja langt frá því við sama borð og aðrir landsmenn langt frá því það ætti kannski líka að opna augu ráðamanna fyrir því að það er ástæða til þess að sýna sjómönnum umbun eða verðlauna þá með einhvers konar skattfríðindum eins og allir landsmenn hafa í öllum ráðuneytum í öllum skrifstofum í landinu öllu í öllum fyrirtækjum

ekki sjómenn ekki lengur þeir eru ljóti andarunginn í samfélaginu og mega éta það sem úti frýs vonandi gengur þessi tillaga eftir og menn skoði þetta vel og vandlega annað eins hefur nú verið rannsakað í okkar þjóðfélagi smátt og stórt það sem er erfitt í þessu máli

og ráðamenn eru viðkvæmari en aðrir það er að það fylgir sjómannastéttinni slorlykt slorlykt hefur aldrei átt upp á pallborðið hjá okkar göfugu þjóð þó að við lifum á slorinu það er horft fram hjá því

sem mönnum með sérkröfur þetta eru auðvitað slík öfugmæli að ótrúlegt er að svona grandvör og góð þjóð eins og íslendingar skuli hankast á þessa króka að láta blekkjast í einhverjum orðaleik

miðar að því að skoða hvaða skerðingu sjómenn búa við miðað við aðra landsmenn skerðingu á gæðum sem þeir verða fyrir vegna einangrunar frá lífinu í landi